Der politische Wille ist der entscheidende Punkt dahinter. Der Multilateralismus als entscheidendes Instrument ist wichtig, der Präventionsgedanke ist wichtig, Europas Soft Power muss weiter eine Rolle spielen.

Ich glaube, das sollten wir festhalten. Aber es reicht nicht, wenn nicht das gleiche Sicherheitsgefühl damit verbunden ist.

Die Fragen der Ressourcen in unserem Haushalt müssen hier angesprochen werden. Das ist ein schlimmes Kapitel.